Sokszor hangzik el a kérdés, a Kissingeré, hogy ki veszi fel a telefont? Hogy erős egyéniségekre és erős arcokra van szükségünk.

Olyan Bizottságra, olyan Parlamentre, olyan Unióra, ahol bárki felveheti a telefont a Bizottságban, mert kompetens választ és kompetens megoldást tud adni. Nekem egy ilyen telefonos kérésem van most olyan Európát szeretnénk, ahol a hagyományos nemzeti kisebbségek jogait is tiszteletben tartják, ahol nincsenek szlovák nyelvtörvények. Ennek a nyelvtörvénynek az életbe lépésével nem csak az uniós alapjogok és az európai emberi jogi egyezmények rendelkezései sérültek, hanem az európai integráció egyik legnagyobb vívmánya, az egységes belső piac működése is veszélyben forog. Felkérem a Bizottságot, hogy a Jogi Szolgálat véleményével összhangban tegye meg a szükséges lépéseket a közösségi jog maradéktalan érvényesülésének biztosítása érdekében.